Zagłosowałam przeciwko sprawozdaniu, gdyż przynajmniej na razie nie da się odwrócić naturalnych ról kobiety i mężczyzny i nawet związkach jednopłciowych obserwowana jest odmienność ról.